Señora Presidenta, deseo sinceramente que esta Directiva permita convertir definitivamente el transporte ferroviario de mercancías en una verdadera alternativa al transporte por carretera. Alcanzar este objetivo es necesario por razones de eficiencia energética y medioambientales, pero también porque la consolidación de unos corredores ferroviarios verdaderamente transeuropeos va a añadir flexibilidad, eficacia, intermodalidad y posibilidades al movimiento de mercancías en particular y a la logística en general. Y ambos son factores básicos para la competitividad de la economía real en Europa. Tras las decisiones que adoptamos hoy, hay muchas horas de duro trabajo que han aportado mejoras al proyecto inicial. Es un acierto convertir en norma las características que debe reunir un tramo ferroviario para alcanzar la característica de corredor europeo, porque eso va a ayudar a las autoridades estatales y regionales a planificar y a coordinarse, a entenderse. Es muy importante, igualmente, integrar en esta planificación a las instituciones de todos los niveles, porque es más eficiente a la hora de optimizar las inversiones y porque es un modo realmente visible de integrar y de construir Europa de abajo a arriba, de hacer sentir que todos cuentan en los proyectos europeos. Y, en contra de lo que hemos estado escuchando y leyendo estos días, decir que es una mejora también dotar a cada corredor de una ventanilla única como herramienta de gestión. Es la opción más eficiente y la más equilibrada en un sentido puramente político es más acorde con las ideas de subsidiariedad y proporcionalidad, y corresponde a la idea de proyecto europeo. La ventanilla podrá tomar decisiones por sí misma, lo que supone una simplificación de los actuales procesos y una manera transparente y no discriminatoria de asignar surcos. Los gestores disponen, además, de varias opciones sobre cómo establecer la ventanilla.

Y esto no se corresponde con la interpretación de los artículos 14 y 15. Quiero agradecer, por último, el esfuerzo a todos los Grupos por su inclusión en uno de los tramos del proyecto ferroviario que es tan importante para mi país, la Y vasca. Es una cuestión importante para una economía como la vasca, netamente exportadora, y mejora claramente la perspectiva y las posibilidades de desarrollo de nuestros puertos comerciales, llamados a jugar un importante papel en el futuro como elemento básico de las llamadas autopistas del mar. Espero, por último, que mejoremos también en la transparencia y en la integración del papel de este Parlamento en el futuro proyecto porque ha sido un poco trabajoso conseguir nuestra posición en este debate.